Die Beschreibung ist ziemlich klar ich muss sie nicht wiederholen in welcher Weise ein Regime hier gegen die eigene Bevölkerung vorgeht.

Allerdings ist es auch hier notwendig, dass wir die gemeinsame Position der Völkergemeinschaft klarmachen, dass wir dafür sorgen, dass die Resolution der Vereinten Nationen kommt.

Ich halte das für außerordentlich wichtig und ich meine, dass hier auch die Zusammenarbeit mit der Türkei wie mit der Arabischen Liga ein wichtiger Punkt sein sollte. Dies darf keine westliche Veranstaltung sein.

Aber es darf nicht die Konsequenz sein, dass Christen anschließend verfolgt werden, weil es eine islamistische Richtung gibt. Auch hier sollte sehr frühzeitig ein entsprechender Dialog mit der Opposition mit all den Unterstützungen da sein, aber auch ein committment dass hier am Ende ein Staat entsteht, der nicht auf anderer Seite dann Ungerechtigkeit bringt.